Domnule președinte, doamnă comisar, doamnelor și domnilor colegi, regiunile transfrontaliere reprezintă o parte esențială a teritoriului european, iar o treime din cetățenii europeni trăiesc în aceste regiuni. Cu toate acestea, ele suferă din cauza obstacolelor de dezvoltare, iar problemele cu care se confruntă acestea sunt, în general, comune. Prin urmare, se impune un cadru de măsuri care să faciliteze exploatarea acestui potențial prin eliminarea obstacolelor și fructificarea avantajelor existente. În primul rând, mobilitatea lucrătorilor la nivel transfrontalier reprezintă un factor important în dezvoltarea cooperării, iar statele membre, prin autoritățile regionale, au obligația să faciliteze libera circulație a muncitorilor din aceste regiuni. Lipsa conectivității este un alt aspect care împiedică dinamizarea activităților la nivel transfrontalier, iar autoritățile din aceste regiuni au rolul de a contribui cu soluții pentru completarea legăturilor lipsă în rețelele de transport. Autoritățile regionale ar trebui să depună mai multe eforturi în vederea încurajării antreprenoriatului din regiunile transfrontaliere prin crearea de portaluri electronice comune destinate activităților economice de o parte și de alta a frontierelor. Programele de cooperare teritorială asigură un sprijin semnificativ regiunilor transfrontaliere, iar autoritățile regionale au oportunitatea de a utiliza cât mai mult aceste forme de sprijin.